la lepa za besedo, podpredsednik. takole, takoj dobimo informacije preko naših portalov naših kompjuterjev in jaz grem v smislu, dobrih, smeri, da naredimo nekaj prav za naše dijake in za naše študente, bom rekel, za našo deco ali pa ne prav za našo, ampak za za deco od vseh državljanov in državljank Slovenije, ki študirajo in ki želijo delati in ki dejansko so pridni, ki so dobro vzgojeni, in sicer na forumu alter si piše: "Štiričlanska družina smo, starša in dva otroka, starša sta z minimalcem, jaz delam preko študentskega servisa, in sicer programiram." Zaslužke ima podobne, kot je prej povedala kolegica iz SMC, in sicer vsak mesec enih tristo evrov zasluži in iz tega naslova letno že kar lep znesek na računu in potem sprašuje svoje prijatelje, pač koga tule na tem forumu, ali bo moj brat, ki sedaj začenja srednjo šolo, dobil državno štipendijo glede na to, da pač imam jaz nekaj sredstev na računu, vsi takoj naredijo po domače rečeno revolt: "Zbriši vse takoj, pa dvigni ves denar iz računa, ker če že ni prepozno, ne, potem okej, če ne pa ne bo dobil, sigurno ne." In po drugi strani pa potem seveda, tale brat ne bo dobil štipendije, to je, to je dejstvo in se pravi tale zakon ni pravičen, mi zdaj tukaj kot poslanci seveda moramo gledati, kaj je prav, kaj je po zakonu, ampak glede na to, kaj potem pravi na naslednjem portalu, ki se mu reče Over med, ljudje vejo, da ni prav, tudi tukaj notri nas največ več kot polovica ve, da ni prav, in sicer sprašuje: "Imava nekako vsak po tisočaka plače, par, včeraj gre na študij, ali lahko dobi državno štipendijo?" Ne vejo, kako si naj pomagajo, ker vse je jasno, na mesec bodo za tega otroka porabili okrog pet tisočakov, okrog petsto evrov letno pa okrog pet tisočakov, vsak evro pride prav in sedaj spet sprašujejo in ljudje odgovarjajo. Glejte, po vsej verjetnosti ne bo šlo in to lahko jaz iz prve roke povem, ker sem imel takšen primer doma, dokler smo imeli do tisoč evrov po osebi, do takrat so otroci državno štipendijo dobili, in potem ko smo bili malo bolj pridni vsi skupaj s temi našimi študenti, potem pa je več niso dobili in iz tega naslova pač je res, da moramo biti pravični in poskušati sedaj, pa tisti malo bolj razgledani starši, ne vejo natančno o tem, da ne smejo otroci imeti denarja na računu, mislim, to je zdaj neke vrste švercanje potem zaradi tega, da si priden, ampak vsi svetujejo in tudi center za socialno delo, če ti dela tam kakšen prijatelj, bo rekel: "Pazite, ko boste vlagali, da ne boste imeli denarja na računu, če ga imate." In tudi zavod za zaposlovanje, urad za delo, ve natančno, kje so hakeljci, ampak včasih pač tega ne smejo povedati. Potem če poznate kakšnega bankirja, definitivno enaka zgodba, dvignite vse dol, preden boste vlagali, in sedaj mi dejansko učimo naše pridne ljudi na neki način, bom rekel, iskati luknje v zakonu, da potem se ti prejemki dejansko ne znižujejo, ne, in zdaj če rečemo, ta mladenič, ne, kaj je ta mladenič, ki je že zaslužil v svojih študentskih letih prve tri tisočake letno, je pa ta mladenič bo, ljudje, kolegi in kolegice, takoj samostojen po dveh mesecih, ko bo naredil diplomo, bo že delal. In ali ni to cilj države, da se naša mladina čimprej zaposli, in potem recimo, če oče nakaže hčeri v Ljubljano, ker je on iz Štajerske, pa nakaže za najemnino, ker najemodajalec pritiska, dvesto evrov in je to potem vidno na transakcijskem računu, lahko center za socialno delo avtomatsko tole meče noter oziroma vas vpraša, od kje je ta denar bil, in če tole gor napišeš posojilo, štima, če pa napišeš, da si mu podaril svojemu otroku dvesto evrov, se pa šteje, in zaradi tega še enkrat pravim: naši pridni, ki delajo, naši otroci, naši študentje ne pomislijo na to in potem seveda so zelo razočarani, ko izgubi družina tele transferje socialne, ne, in vam bom pa povedal, kako pa gre to pri naših prišlekih, tudi tistih nedavnih, in in, verjamem, da pač si ne rabimo zatiskati oči, pa povem zgodbo, to se pravi, prišleki pridejo in vprašajo na zavodu za zaposlovanje, na uradu za delo: "Kje se lahko prijavim med iskalce?" In potem gre, ampak tole vpraša v tujem jeziku, in potem pride iz te stavbe zgradbe za zavoda za zaposlovanje ven, se hitro na kratko ustavi pri informacijah in vpraša: "Kje je center za socialno delo, da se prijavim na socialni transfer?" In verjemite, njegovi starši pa so ga odlično podučili o tem, da naj nima popolnoma nič na računu, to se pravi, kaj je sedaj prav? Kje imamo to, bom rekel, ta naš socialni čut? In verjamem, da je pač tokrat več kot polovica ljudi tukaj noter, ki se tega dobro zavedajo, ampak mogoče bodo mogoče ne bodo potrdili, hvala.